Przede wszystkim chciałem podkreślić fakt, że Parlament Europejski w sposób tak konstruktywny i skuteczny włączył się w tworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, co przy współpracy z Panią Wysoką Przedstawiciel wydaje mi się pozwoliło uzyskać pewne rozwiązania, które znacząco wzmacniają potencjał nowej służby. Pamiętajmy jednak, aby przy obsadzie nowych stanowisk, stanowisk w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, pamiętać nie tylko o tych kryteriach ważnych profesjonalizmie, doświadczeniu, umiejętnościach nowych pracowników, ale także również o kryterium geograficznym. Proszę przecież pamiętać, że zdolni urzędnicy, dyplomaci z nowych krajów członkowskich w naturalny sposób, w oczywisty sposób, nie mają kilkunastoletniego doświadczenia w unijnych instytucjach, a jednocześnie ich wiedza, umiejętności absolutnie predestynują ich ku temu, aby zajmować wysokie stanowiska w centrali czy w agendach w nowej służbie. Dlatego dzisiaj apeluję do Pani Wysokiej Przedstawiciel przede wszystkim o odważne sięganie po Polaków, Litwinów, Łotyszy, Węgrów, Słowaków. Jestem pewien, że ich umiejętności i wiedza znacząco wzmocnią potencjał nowych służb.